Zunächst freut es mich, dass ich so breite Unterstützung von extrem links bis extrem rechts habe. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Aber es hilft vielleicht doch, dass man in der Mitte einen vernünftigen Kompromiss gefunden hat. Zum Zweiten will ich schon darauf hinweisen Wir sprechen hier über eine Finanzmarktregulierung.

Der Handel mit Finanzprodukten hat immer etwas mit Risiko zu tun, den risikofreien Finanzmarkt gibt es nicht. Wer also die Finanzmärkte per se verteufelt, der wird mit keiner Regulierung zufrieden sein. Das ist aber auch nicht unsere Absicht gewesen. Unsere Absicht ist es gewesen, zum einen dafür zu sorgen, dass jeder Handel, der mit Finanzprodukten stattfindet, innerhalb eines regulierten Rahmens stattfindet, und zum anderen, dass diese Finanzmärkte einen Mehrwert für die Wirtschaft generieren und nicht nur für sich selbst da sind.

Dafür ein herzliches Dankeschön an alle Schattenberichterstatter, die hier mitgewirkt haben.